Subliniez că, într un stat democratic, aceste conflicte nu trebuie să treacă de porțile parlamentului. Locul lor nu este în stradă. Atacarea de către grupuri organizate ale opoziției a clădirii guvernului pentru a obține puterea cu forța este un lucru grav, iar complotul unor autorități pentru ascunderea celor vinovați este inacceptabil. De aceea, fac apel la liderii opoziției albaneze să se întoarcă la procedura discuțiilor în parlament. Alegerile din 2009 au fost corecte, iar partidele politice au datoria de a respecta voința poporului. Compromiterea instituțiilor statului nu este soluția pentru a și exprima convingerile sau nemulțumirile.